Das Land hat Technologie und Mobilitätskonzerne von Weltklasse hervorgebracht. Die Sorgfalt bei der Verarbeitung und Montage testen Sie wahrscheinlich selbst täglich mit Ihrem Telefon oder Ihrem Computer. Bei den Zukunftstechnologien Künstliche Intelligenz und Elektromobilität sind chinesische Hersteller ihren europäischen Konkurrenten inzwischen voraus.

Wir brauchen nämlich keiner Ausgrenzung oder hilflose Versuche einer Eindämmung. Wir brauchen Kooperation, um mit den Themen auch der digitalen Sicherheit umzugehen.

Zusammenarbeit brauchen wir auch, um die notwendige Regulierung für die neuen Technologien aus China mit China und multilateral zu entwerfen.